íslenska efnahagshrunið árið tvö þúsund og átta markaði endalok blekkingar undrið byggði á engu peningarnir sem virtust verða til úr engu voru einmitt það ekki neitt fólki var í of mörg ár talin trú um að það væru almannahagsmunir að hver og einn eltist við sérhagsmuni og að frumskógarlögmálið fengi að ráða með leyfi hæstvirts forseta ætla ég að lesa upp úr stjórnmálaályktun landsþings ungra jafnaðarmanna tvö þúsund og níu sem lauk um helgina bankarnir voru einkavæddir í hendur útvaldra og skattkerfinu var skipulega breytt til að hygla eða ríku á kostnað þeirra sem minnst hafa milli handanna frumskógarlögmálið birtist líka þannig að sá sem hafði afl til misbeitti því svo gróflega að sjálfsagt þótti að ráðherrar sjálfstæðisflokksins skipuðu dómara pólitískt frú forseti kannski má segja að við berum öll einhverja ábyrgð á hruninu vegna meðvitundarleysis og meðvirkni líklega má segja að mistök míns flokks samfylkingarinnar felist í því að í ríkisstjórn tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta taldi samfylkingin sig hafa lengri tíma til að snúa við óheillaþróuninni heldur en raunin varð eftir stendur að orsökin er fyrst og fremst sú frjálshyggjustefna sem var fylgt oftrúin á hina huldu hönd markaðarins en frú forseti hver nennir að festa sig í fortíðinni endalok blekkingarinnar hristu aldeilis upp í minni kynslóð allt í einu virtist okkur ekki lengur allir vegir færir án fyrirhafnar óöryggi var okkur nýr veruleiki

dvaldi ég sjálf sem skiptinemi í kaupmannahöfn allt í einu gátum við ekki lengur notað greiðslukortin okkar erlendis sjálf var ég heppin og fékk til afnota visakort þingmanns danskra sósíaldemókrata og hafa á þökk fyrir það þurfti að skrifa bréf til seðlabankans persónulega og útskýra sínar aðstæður til að fá að millifæra fyrir leigunni heima misstu vinir okkar vinnuna af því að atvinnuleysi kemur verst niður á ungu fólki forseti út frá okkar nýja veruleika verðum við nú að vinna við verðum að halda áfram og hjálpast að við að byggja meira spennandi samfélag en það sem áður var við héldum kosningar sem voru lýðræðinu nauðsyn nú þurfum við að búa til samfélag sem byggir á að vinna fyrir sínu sem byggir á auknum völdum kvenna og útrýmingu kynbundins ofbeldis samfélagi sem byggir á samstöðu og jöfnuði sem byggir á fjölbreyttum atvinnuvegum menntun um nýsköpun minna miðstýrðum atvinnuvegum og síðast en ekki síst á sjálfbærni á umhverfisvernd og því að byggja til framtíðar ég vil samfélag sem er þess virði fyrir ungt fólk að taka þátt í að byggja upp og nota bene ekki samfélag þar sem maður bíður bara eftir því að kirkjan eða kattholt dúkki upp á listanum yfir fólk sem hefur orðið uppvíst að gjaldeyrissvindli og þarna ber allt samfélagið ábyrgð ekki bara stjórnmálamenn forseti sjálf vil ég losna við gjaldeyrishöftin ég vil líka losna við þá tilfinningu innilokunarkennd sem vaknar þegar fólk sem lifir í fortíðinni vill loka landinu okkar það er ekki landið sem ég vil búa á ég vil ísland sem er hluti af alþjóðasamfélaginu ísland sem tekur sér sæti við það fundarborð þar sem evrópusambandið er ég vil evruna sem gjaldmiðil ég vil að þeir séu dregnir til ábyrgðar á hruninu sem hana eiga það er réttlætismál þeir stjórnmálaflokkar sem mesta ábyrgð báru hafa nú þegar verið dregnir til ábyrgðar í kosningum það þarf að gerast við fleiri ég vil líka að við klárum icesave deiluna

sem ég virðist eiga að þurfa að ganga í föðurstað meðan hið líffræðilega foreldri daðrar við kjósendur af fullkomnu ábyrgðarleysi lausn þessarar ömurlegu deilu frú forseti er forsenda þess að geta haldið áfram á leið til framtíðar framtíðar sem hin langþráða félagshyggjustjórn samfylkingar og vinstri grænna leggur nú grunninn að framtíðar frú forseti sem byggir á almannahagsmunum ekki sérhagsmunum